Istniejący od 15 lat system wspólnotowego znaku towarowego wymagał modernizacji przepisów i dostosowania jego terminologii do traktatu z Lizbony. Usprawnienie systemu wraz z odpowiedzialnym za rejestrację urzędem harmonizacji rynku wewnętrznego znacząco wpłynie na innowacyjność i wzrost gospodarczy w Unii poprzez lepszy dostęp dla przedsiębiorstw i uproszczenie procedur zgłaszania znaków towarowych. Przez ostatnie lata znacznie wzrosła sprzedaż internetowa w Unii 61 użytkowników zakupiło produkty online to o 11 więcej niż w 2008 roku. Głównym celem istniejącego systemu wspólnotowego i prawa własności gospodarczej na szczeblu krajowym jest zapobieganie oszustwom w kwestii pochodzenia i jakości produktów.

Jednak uważam, że instrumenty prawne umożliwiające właścicielowi znaku towarowego podjęcie działań uniemożliwiających import podrabianych towarów lub rozpoczęcie procedury prawnej wobec osób dopuszczających się nadużyć, powinny zostać doprecyzowane, wraz z osłabieniem organów odpowiedzialnych za kontrolę nad stronami internetowymi sprzedającymi takie artykuły.